Me gustaría pedirle, ya que tenemos la oportunidad de estar con el Comisario y de estar presentes aquí ―lamento que no esté el Consejo―, el máximo apoyo para este programa es muy importante para cambiar los hábitos de consumo y favorecer un consumo mucho más saludable. Yo sé que usted lo apoyará. Espero que el Consejo cambie su opinión en este aspecto. Es muy importante centrarse, en mi opinión, en las frutas y hortalizas frescas.

Por eso el producto fresco es prioritario. Qusiera decir que me alegra también que entre las medidas educativas haya entrado un producto tan esencial en la dieta mediterránea como es el aceite de oliva o la miel. Y, por último, decir que no me parece adecuado el criterio de reparto según criterios históricos.